Poglejte, če se mislite tako iti, dajmo prekiniti sejo, pokličemo računalničarje in bomo imeli mikrofone, kot jih imajo v ameriškem kongresu za zaslišanje, če se mislite tako iti. Vi se pa odločite, a se boste šli tako. Hvala.